Sie sind verbunden mit einem Grundrecht innerhalb der EU, nämlich der Freizügigkeit.

dass Migranten sehr wohl ein Grund dafür sind, Grenzkontrollen wieder einzuführen.

Insofern werden Migranten zu Sündenböcken europäischer Politik. Und das finden wir inakzeptabel.

Wir haben uns, wenn man so will, verabschiedet.

Sie haben wirklich zwei Jahre lang kräftig gekämpft. Das ist richtig. Ich bin froh, dass wenigstens ein Evaluationsmechanismus zustande gekommen ist, der Gerechtigkeit zwischen Beitrittsländern und Mitgliedstaaten und mehr Transparenz schafft.

Schengen darf nicht politisches Faustpfand von Regierungen oder politischen Kräften werden! Insofern ist das für uns leider kein Kompromiss.